Piața unică este un domeniu despre care toate statele membre, fără excepție, sunt de acord că este un avantaj al Uniunii Europene pentru a reveni la creșterea economică, pentru a crea locuri de muncă. Cu toate acestea, prima condiție pentru buna funcționare a pieței unice este ca toate statele membre să transpună în legislațiile naționale regulile europene or aici, din păcate, cu toate că s au făcut progrese, avem încă state membre care întârzie această transpunere. A doua condiție este de a avea o bună calitate a transpunerii normelor europene în legislațiile naționale și aici trebuie să subliniez că ne lovim de primul obstacol chiar în procesul de elaborare a legislației europene. De câte ori intrăm într o negociere tripartită Parlamentul European Consiliu Comisia Europeană ne izbim de rezistența unor state membre în a fi de acord cu elaborarea tabelelor de corespondență între

Aceste tabele de corespondență sunt primul pas pentru a asigura o monitorizare competentă a modului în care se respectă calitatea în procesul transpunerii.